forseti sá forseti sem nú situr í forsetastóli sagði í gærkvöldi forseti alþingis brýtur ekki þingsköp við lýstum okkur að sjálfsögðu ósammála því í gær og færðum rök fyrir því að forseti hefði brotið þingsköp og það er alveg ljóst að með þeirri málsmeðferð sem hér er höfð í frammi er forseti að brjóta þingsköp það stendur í fjórðu málsgreinar tíundu grein tillögu um lengri fundartíma